Cred că mă așteptam ca în Consiliu să fie o viziune diferită și ca acesta să încerce să blocheze acest dosar, dar acest dosar ne dă posibilitatea să avem o discuție despre fondurile cu capital de risc și, în special, despre înregistrarea în off shore uri a companiilor europene. Cred că este momentul, în contextul Strategiei UE 2020, în ceea ce privește capitolul IMM uri, să încercăm să avem un cadru foarte clar, de tip european și o metodă de supraveghere a fondurilor de risc, pentru că ele explică, dacă doriți, situația în ceea ce privește piața financiară a Uniunii Europene. Cred că este inadmisibil și va trebui odată să analizăm care este situația companiilor off shore, înregistrarea lor, pentru că altfel trăim într un fariseism perfect, un fariseism care ne cere să ne ajutăm statele membre, în timp ce profiturile mari și sumele imense de bani din Europa se află în aceste fonduri off shore.